Importanța strategiei pentru regiunea Mării Baltice constă în faptul că aceasta reprezintă atât un cadru integrat de abordare a provocărilor și oportunităților din această regiune, cât și un proiect pilot pentru viitoarele strategii macroregionale. Din acest motiv, analiza succesului ei poate fi un model pentru felul în care pot fi implementate strategiile viitoare și, în special, cea a Dunării. Consider că politicile și programele Uniunii Europene au o importanță semnificativă pentru regiune și vor constitui elemente cheie ale strategiei. Pentru aceasta, este foarte important ca statele membre participante să folosească toate fondurile care le au fost puse la dispoziție pentru această perioadă de programare. De asemenea, doresc să subliniez faptul că punerea în valoare a specificității regiunilor ar putea să ducă la o utilizare mult mai eficientă a fondurilor comunitare și la crearea de valoare adăugată la nivel regional.